Najvyšší európski predstavitelia sa osudným spôsobom uzavreli do virtuálnych federalistických bublín a zabudli na okolitý svet.

Sú to potomkovia utečencov, ktorí prišli do Európy a my sa musíme opýtať, prečo sa nestali druhé a tretie generácie presvedčenými občanmi svojich štátov.

To je 40 miliónov ľudí, ktorí by mohli chcieť dnes zneužiť utečeneckú krízu, aby sa infiltrovali do Európy. A tisíce z nich už naozaj sú na našom kontinente. V našej demokracii sme pripustili, aby nenávistní kazatelia pôsobili vo väzniciach na myslenie mladých moslimov. Okrem okrídlených výrokov európskych politikov zatiaľ postrádam triezve vodcovstvo pre

Prijme Európa rozsiahle bezpečnostné opatrenia alebo budeme žiť v strachu, ktoré mesto si zase vyberú najbližšie?